Le développement des instruments financiers novateurs tel que proposé par la Commission doit être soutenu car il permet de mettre la finance au service de l'économie réelle, et de servir les objectifs de croissance et d'emploi que l'Union s'est fixés, malgré un contexte d'assainissement des finances publiques nationales.

Deuxièmement, nous devons assurer la visibilité du budget de l'Union, qui risque de s'affaiblir du fait de processus complexes qu'engendrent ces instruments et ce, d'autant que la connaissance du grand public sur le rôle du budget européen n'est déjà pas excellente.

Troisièmement, un équilibre doit être trouvé entre un nécessaire contrôle par l'autorité budgétaire sur l'utilisation des fonds européens et la flexibilité permettant à ces instruments de s'adapter à la conjoncture économique et d'être attractifs pour les investissements.